borist hafa tvö bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali hundrað sextíu og sex um sérhæfð úrræði fyrir börn frá heiðu kristínu helgadóttur og fyrirspurn á þingskjali hundrað tuttugu og fjögur um þjónustu við börn með alvarlegar þroska og geðraskanir